Az Európai Unió történetének legsúlyosabb társadalmi és gazdasági válságát éltük át, melynek legfőbb okai közé tartoztak a globális egyenlőtlenségek, a laza pénzügy szabályozás és az Egyesült Államok megengedő monetáris politikája. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy kicsit megkésve tudott választ adni a válság következményeire. A tagállamok első reakciói nem voltak összhangban egymással. A jövőben a válságidőszakok kezelésére rendelkeznünk kell a megfelelő gazdasági irányítási mechanizmusokkal.

Véleményem szerint még szükség van a különbizottság munkájára, hiszen a válságnak még nincs vége, a pénzpiacok helyzete még nem stabilizálódott. A tagállamoknak össze kell hangolniuk a költségvetési politikájukat és meg kell azt osztaniuk egymással. A belső piac a növekedés egyik elengedhetetlen mozgatórugója, ezért az EU 2020 as stratégiájának a hosszútávú beruházásokra és a foglalkoztatásra kell koncentrálni. Meg kell erősíteni a kkv k helyzetét, mivel kulcsfontosságú munkái a kutatás, az innováció, valamint a növekedés motorjai.